virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til aga um breytingu á lögum um ráðherraábyrgð númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn sigurður ingi jóhannsson guðmundur steingrímsson siv friðleifsdóttir margrét tryggvadóttir og baldvin jónsson lagagreinin er svohljóðandi við tíundu grein laga bætist nýr stafliður svohljóðandi ef hann af ásetningi gefur alþingi rangar upplýsingar eða við meðferð máls á alþingi leynir upplýsingum lagt er til að lög þessi taki strax gildi við samþykkt alþingis þessu frumvarpi er ætlað að setja inn í lög um ráðherraábyrgð viðurlög við því ef ráðherra segir alþingi ósatt gefi alþingi rangar upplýsingar eða við meðferð máls á alþingi leyni upplýsingum frumvarp sama efnis var lagt fram af háttvirtum þingmanni páli péturssyni á hundrað og sextándu löggjafarþingi og af gefnu tilefni þykir ástæða að leggja þetta fram á nýju að hluta til með hliðsjón af skýrslu vinnuhóps um eftirlit alþingis með framkvæmdarvaldinu um niðurstöður rannsóknarnefndar alþingis ályktun og tillögum þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og þá sérstaklega viðauka við þá skýrslu frá bryndísi hlöðversdóttur um yfirferð á skýrslu rannsóknarnefndar alþingis á atriðum sem gefa tilefni til viðbragða af hálfu þingsins

og umræða stóð líka á sama tíma um skýrslu þingmannanefndarinnar voru ýmsir sem beindu spurningum til þeirra þingmanna sem lögðu fram þá þingsályktunartillögu hver væri ástæðan fyrir því að menn væru að nota lög sem þeir væru síðan líka að leggja til að yrðu endurskoðuð í mínum svörum tók ég fram að ég væri að meginefni sátt við lög um ráðherraábyrgð nema það að ástæðan fyrir því að ég hefði samþykkt að setja inn þá setningu í tillögum þingmannanefndarinnar var sú að ég vildi sjá þetta ákvæði bætast við að það væru viðurlög við því að ef ráðherra lýgur að þinginu gefi þinginu rangar upplýsingar af ásetningi ekki óviljandi heldur af ásetningi þess vegna tók ég mig til og fann þetta frumvarp sem hafði verið lagt fram að meginefni af páli péturssyni í þessum skýrslum og tillögum var talað mjög mikið um það að það væri mjög mikilvægt að tryggja upplýsinga og sannleiksgildi ráðherra þannig að þetta væri ákveðinn grundvöllur fyrir því að þingmenn gætu sinnt störfum sínum að ráðherrar væru að gefa þeim sem réttastar upplýsingar og voru lagðar til fjórar meginbreytingar til þess að tryggja einmitt þessa upplýsinga og sannleiksskyldu í fyrsta lagi var lagt til að mælt væri fyrir um sannleiks og upplýsingaskyldu í stjórnarskránni sjálfri og að fimmtugasta og fjórðu grein hennar væri breytt í þá veru að kveðið væri á um að ráðherra væri skylt að svara fyrirspurnum og beiðnum alþingismanna um skýrslur um þá skyldu er ekki mælt fyrir í gildandi ákvæði þótt það megi hins vegar leiða hana síðan að ákvæðum þingskapalaga þannig að það er verið að leggja til að gefa þessu aukið vægi með því að þetta verði skýrara í stjórnarskránni í öðru lagi er því velt upp í þessum skýrslum sem ég nefndi hérna áðan hvort brot á upplýsingaskyldu ráðherra eigi að vera refsiverð samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð og komu þá fram raunar tvö sjónarmið að eðlilegt sé að brot ráðherra gegn upplýsingaskyldu varði refsingu en slíkt er sagt samræmast dönskum rétti hins vegar kemur einnig fram sjónarmið að ekki sé sjálfgefið að lögfesting upplýsinga og sannleiksskyldu kalli á að brot hennar verði gert refsivert við höfum svo sem séð það til dæmis eins og við tökum dæmi um það að við höfum verið að fá ábendingar þingmanna um það að fjármögnunarfyrirtæki séu ekki að tilgreina hvort samningar hjá þeim séu verðtryggðir eða ekki þar hefur neytendastofa gert athugasemdir við þau vinnubrögð en benda síðan á að þeir hafi raunar sjálfir framkvæmdarvaldið hafi raunar engin úrræði til þess að takast á við þetta heldur verði því að láta reyna á hugsanlega skaðabótaskyldu fyrir dómstólum að þessu leyti ástæðan fyrir því að ég legg þetta mál fram er að ég tel að það sé mjög mikilvægt að það séu viðurlög við þessu að það varði ráðherraábyrgð að þinginu sé sagt ósatt í þriðja lagi var talað um að reglur um rétt þingsins til upplýsinga og gagna frá stjórnsýslunni verði skýrðar líka í þingskapalögum í fjórða lagi að skýrt verði í þingskapalögum að hvaða marki upplýsingar um starfsemi hlutafélaga sem eru að hluta eða að fullu í eigu ríkisins teljist vera opinbert málefni varðandi þessi atriði sem ég nefndi hérna hefur forseti alþingis þegar tekið tillit til nokkurra þeirra og lagt fram frumvarp um breytingar á þingskapar lögum það

það er stefnt víst að því að leggja það fram á þessu þingi líka og þá var það kynnt fyrir þingflokkunum og beðið um athugasemdir í framhaldi af þeirri framlagningu það gefur hins vegar ekki komið fram frá stjórninni eða fulltrúum stjórnarflokkanna og ekki frá forseta heldur að koma til móts við þær tillögur um breytingar annars vegar á stjórnarskránni

að þetta væri eitt af því sem stjórnlagaþingið muni skoða sérstaklega það er sannleiks og upplýsingaskylda ráðherra gagnvart þinginu og einnig væntanlega líka hvernig eigi að taka á ráðherraábyrgðinni almennt því það hafa líka verið skiptar skoðanir um það hvort það eigi að vera með sérstakan dómstól fyrir ráðherra eða ekki eins og er gagnvart núverandi stjórnarskrá lög um ráðherraábyrgð eins og þau eru núna í dag taka ekki til ábyrgðar ráðherra gagnvart alþingi ef hann greinir því rangt frá eða leynir því upplýsingum þar með telja að ráðherrar hafa ekki nauðsynlegt aðhald og geta freistast til að gefa alþingi rangar upplýsingar eða leyna það mikilvægum upplýsingum þetta getur leitt til mjög óvandaðra mála og orsakað fullkominn trúnaðarbrest milli alþingis og ráðherra við sáum kannski mjög drastísk dæmi um þann trúnaðarbrest sem var ekki bara á milli alþingis og ráðherra heldur var á milli alþingis eða ríkisstjórnar ráðherra og þjóðarinnar þegar þjóðin upplifði það trekk í trekk að ráðherrar voru að koma í aðdraganda hrunsins bankahrunsins og segja þeim ósatt í fjölmiðlum í dönskum lögum um ráðherraábyrgðina eru mjög skýr ákvæði um þetta atriði það er mjög mikilvægt fyrir þingmenn að geta treyst því að þær upplýsingar sem ráðherrar gefa því séu fullnægjandi og séu sannleikanum samkvæmar og ráðherrar leyni ekki upplýsingum sem hafa verulega þýðingu við meðferð máls af þessu tilefni vil ég líka benda á að það eru sumir sem hafa sagt það að ráðherrar bara vegna öryggis ríkisins heill ríkisins geta og vegna raunar viðkvæmni þeirra upplýsinga sem þeir eru að fást við eiga stundum erfitt með að svara beint þeim spurningum sem er beint til þeirra þá vil ég hins vegar vísa til þeirrar umræðu sem var fyrir stuttu þar sem var verið að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra út í gang mála varðandi stjórnarskrárvinnu eða grunnsáttmála nato þar kom fram í svörum ráðherrans að hann taldi sig ekki geta skýrt nákvæmlega frá þeim trúnaðarupplýsingum sem hann hafði fengið hér í þingsal en kom þá á móti og bauðst til að skýra það fyrir utanríkismálanefnd sem er þá með ákveðinn trúnað og það sama ætti þá að gilda varðandi aðrar þingnefndir að ef upplýsingarnar eru það viðkvæmar að það sé ekki hægt að skila þeim í skriflegum svörum eða hér í fyrirspurnatímum að ráðherra geti þá komið á fund nefndar og gildi þá fullkominn trúnaður um þær upplýsingar eða ráðherra einfaldlega segir það að vegna þess viðkvæmni upplýsinganna geti hann því miður ekki svarað þessari spurningu þetta yrði þá raunar liður tíundu grein c og raunar á þá við sömu refsiákvæði og eru núna í elleftu grein laganna